Egy tagállam távozása elmélyült gondolkodásra kellene, hogy késztesse a döntéshozókat. Elemzések nem születtek, csak kijelentések.

Ez lenne a brexit tanulsága, miközben az utóbbi években lezajlott választások bebizonyították, hogy Európa népei elvetik a szövetségi állam létrehozását, és az egyre szorosabb unión alapuló modellt?